Monsieur le Président, au début de ce mois, Miss Mary Robinson, l'envoyée spéciale des Nations unies pour la région des Grands Lacs, déclarait La solution au conflit ne doit pas être seulement militaire, mais surtout politique. En effet, le dialogue entre les forces civiles et militaires dans cette région doit être ouvert. Pour cela, l'existence même d'une force d'opposition démocratique au Rwanda est essentielle. Symbole de la lutte contre l'oppression, contre la pensée unique et l'injustice, déjà surnommée par certains la Aung San Suu Kyi rwandaise, Victoire Ingabire, condamnée à huit ans de prison en raison de son engagement politique d'opposition, doit pouvoir bénéficier d'un procès équitable et d'une procédure d'appel conforme aux normes internationales. L'Union européenne a donc un rôle à jouer dans cette affaire, non seulement pour soutenir l'engagement d'une femme de conviction mais aussi, et surtout, pour envoyer un signal clair à nos partenaires rwandais. L'Union européenne doit condamner le plus fermement possible les procès politiques, la persécution des opposants et les procès truqués. Le Rwanda doit établir un système de justice indépendant, conforme au droit international et respectueux des droits de l'homme. Je soutiens donc l'envoi d'une mission d'observateurs européens sur place pour veiller au bon déroulement en appel du procès de Mme Ingabire et participer ainsi au rétablissement d'un débat démocratique dans ce pays.